Die Organbeschaffungspolitik von China ist menschenverachtend und an Grausamkeit kaum zu überbieten. NGOs werfen China vor, für den Markt wertvolle Organe von zum Tode Verurteilten zu entnehmen, auch gegen den Willen der Betroffen. Schätzungsweise werden ca.